Monsieur le Président de la République, bienvenue.

Aussi insupportable, condamnable et abjecte que puisse être l'utilisation des armes chimiques par le régime dictatorial de Damas, vous ne pouvez pas vous affranchir du cadre du droit international. Même la résolution de septembre 2013 à l'encontre de la Syrie y fait obligation en vertu du chapitre VII de sa charte, qui mentionne expressément que la décision est du ressort du Conseil de sécurité. Ce qui est grave et inquiétant ici est double. Si notre pays produit des actes qui, de fait, violent le droit international, alors nous ouvrons la voie à la loi de la jungle mondiale. D'autre part, pourquoi ce deux poids, deux mesures? D'un côté, l'empressement à bombarder en Syrie sans attendre les conclusions de la mission d'experts quand Israël, en toute impunité, tue à Gaza, quand la Turquie s'accapare Afrine et quand le Yémen est bombardé dans le silence le plus total. Nous nous grandirions à travailler à un projet de conférence de paix et de codéveloppement entre l'Europe et le Proche et Moyen Orient, incluant la reconnaissance de l'État de Palestine. Si votre projet de consultation citoyenne ne visait qu'à opposer ceux qui seraient pour une construction européenne et ceux qui seraient contre, nous serions, je crois, dans un piège mortifère. Il existe une autre voie bien plus productive, celle d'un chantier de transformation progressiste, sociale, démocratique et écologique du projet européen, c'est à dire la voie moderne et nouvelle d'une union des nations et de peuples associés, libres, souverains. Le mot refonder ne doit pas cacher la fuite en avant, ultralibérale, austéritaire et adémocratique, celle là même qui provoque dans toute l'Europe une immense colère, dont vous avez parlé. En France, le bouillonnement des salariés, des retraités, des privés d'emploi, de celles et ceux dont la vie est précarisée, voire broyée, provient de plus d'une décennie d'austérité alors que les grandes entreprises dégagent des profits et que l'évasion fiscale bat des records. Pour que l'Europe les protège, il faut en finir avec ce vieux dogme de la concurrence qui permet dumping social et fiscal, favorise les délocalisations, abaisse les niveaux de rémunération du travail, détruit les services publics. C'est l'Europe solidaire qu'il nous faudrait inventer. Portons, pour tous les citoyens européens, un acte innovant, celui d'une sécurité sociale du travail combinée avec les formations indispensables garantissant une harmonisation vers le haut des salaires et le droit à un logement pour toutes et tous. L'Europe ne protège pas quand elle va au devant de ces traités de libre échange qui détruisent nos normes sociales, sanitaires et environnementales. Inventons l'égal échange et la coopération en lieu et place de cette guerre économique, une nouvelle politique agricole et alimentaire sécurisant nos paysans et la qualité alimentaire, une lutte sans merci contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, et la taxation des transactions financières. Une Europe qui protège serait celle qui ne laisserait plus les réfugiés sombrer dans la mer et buter sur des murs mais tendrait la main pour l'asile, comme le propose un rapport de ce Parlement qui pourrait d'ailleurs servir à votre ministre de l'intérieur. Pour protéger les travailleurs et les peuples, pour la souveraineté, il faut avoir le courage de s'émanciper de la domination des marchés financiers et inventer des mécanismes nouveaux permettant d'annuler des dettes illégitimes, d'en renégocier d'autres et de se donner des moyens de mobiliser efficacement les énormes sommes d'argent que crée la Banque centrale en faveur de l'économie d'avenir les services publics, la transition environnementale et numérique grâce à la création d'un fonds de développement humain, social et environnemental. Un tel fonds serait d'ailleurs un très bon outil pour défaire notre dette de la SNCF, pour porter un projet commun pour le fret en Europe au service du climat, ce pourrait être aussi un levier formidable pour lancer une grande entreprise européenne du numérique pour sortir de la domination nord américaine.